Mijn complimenten aan iedereen, maar toch had ik het graag ambitieuzer gezien.

In Europa zijn wij erg afhankelijk van import van grondstoffen voor energie. Met schonere technologie hadden we natuurlijk veel meer bespaard en hadden we ook nog een enorme push kunnen geven aan onze sterke automobielindustrie om met schone, slimme technologie te komen die ook overal in de rest van de wereld zou kunnen worden verkocht en ons een voorsprong had gegeven. Omdat wij zo importafhankelijk zijn is het juist ook goedkoper en veel efficiënter. Dat bespaart ook voor de consument.